Herr Präsident! Vielen Dank, Kollege Caspary! Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, die ich auch gerne beantworte Ja, wir haben uns hierzu schon viele Gedanken gemacht, und wir sind dabei, unsere Gedanken noch weiter zu verfeinern und zu vertiefen.

Da greifen wir diese Thematiken eben auch auf. Es ist von Seiten der Kommission eine Vielzahl von Überlegungen angestellt worden. Es gibt auch einen Bericht vom Kollegen Prodi zu diesem Thema, zu COPERNICUS. Wie schaffen wir es, dass diese Infrastruktur, die wir mit europäischen Steuermitteln finanzieren, dann auch wirtschaftlich betrieben und optimal genutzt werden kann, und dass vor allen Dingen auch unsere mittelständischen Betriebe Zugang zu den Signalen haben und mit den Daten, die sie generieren, dann auch entsprechend wirtschaften können? Wir sind also seit vielen Monaten dabei und ich denke, dass wir auch dann in dieser Legislaturperiode noch konkrete Vorschläge machen.